Je smutnou pravdou, že v evropské společnosti přetrvávají mnohé sociální výzvy.

Tyto problémy nejen ohrožují dobré životní podmínky přímo zasažených občanů, ale vedou k hospodářskému a sociálnímu tlaku na celou evropskou společnost. A jsem tedy velmi ráda, že Evropský sociální fond plus bude podporovat investice do lidí a systémů v oblasti politiky, jako je zaměstnanost, veřejné služby, zdraví, vzdělání a sociální začleňování. Evropská unie nesmí nikdy zapomínat, že nejlepší investice je do lidí a do lepší kvality jejich života. Naši občané totiž zasluhují ty nejlepší podmínky, aby se mohli svobodně rozvíjet v mírové společnosti.